Pane předsedající, musím otevřeně říci, že jsem nebyl zastáncem Agentury Evropské unie pro základní práva. Už jenom proto, že v této oblasti dlouhodobě působí Rada Evropy. Tuto organizaci považuji za zbytečnou. Pokud však nějaké unijní instituce máme, musí se pohybovat v prostředí právní jistoty. Apeluji proto na to, abychom nenapadali rozhodnutí Rady, které usiluje o to, aby rozsah činnosti agentury byl v souladu s principem právní jistoty zakotven jasným a právně nezpochybnitelným způsobem. Z věcného hlediska bych pak rád dodal, že nevidím žádný důvod pro rozšíření působnosti agentury na oblast policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech. Podle mého názoru již v současnosti v Evropě rozhodně nechybí orgány a mechanismy chránící práva jednotlivce proti zvůli orgánů členských států. Navíc se agentura může i podle dosavadních předpisů věnovat všem aktuálním tématům policejní a justiční spolupráce, pokud ji o názor požádá Rada, Komise nebo Evropský parlament.